Señor Presidente, Comisario, la creación de un mercado único de la energía que garantice la seguridad en el abastecimiento, avance en la generación limpia y proporcione marcos legales estables para favorecer la inversión es uno de los mayores retos de nuestra Unión. Conseguir este objetivo es útil para los ciudadanos, en primer lugar, como consumidores, pero también como emprendedores, y es útil para las empresas y para su competitividad. Es, además, básico para que se pueda hablar de libre competencia en el mercado interior. Ahora mismo las diferencias en los precios de la energía entre Estados miembros son uno de los principales factores de distorsión. Por esas razones, insisto en que este objetivo es prioritario y recuerdo que los cimientos de nuestra causa común, la credibilidad de nuestra Unión —de la Unión Europea—, empiezan por nuestra capacidad para resolver los problemas cotidianos generales y que afectan a todos los europeos. Cuando hablamos de fragmentación del mercado eléctrico, estamos hablando de este tipo de problemas.